frú forseti ég mæli þá hér fyrir frumvarpi til laga

í umræðum morgunsins liður í sérstökum tekjuöflunaraðgerðum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og tólf auk þess sem það er almenn breyting í skattlagningu um aðrar sérstakar tekjuöflunaraðgerðir er fjallað í öðrum frumvörpum þar sem hér er um að ræða sjálfstætt frumvarp og ný lög um þennan fjársýsluskatt önnur ákvæði sem varða tekjuforsendur fjárlaga er að finna í bandormi sem var hér á dagskrá næst á undan um ráðstafanir í ríkisfjármálum og hins vegar áformaða hækkun veiðigjalds í frumvarpi sem væntanlega verður flutt af hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra með frumvarpi þessu til laga um fjársýsluskatt er lagt til að tekinn verði upp nýr skattur sem við höfum kosið að kalla fjársýsluskatt á fjármálafyrirtæki vátryggingastarfsemi og lífeyrissjóði þá nær þessi skattskylda einnig til útibúa umboðsmanna og annarra sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem reka sams konar starfsemi á íslandi

við samningu frumvarpsins var meðal annars horft til ábendinga frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hefur unnið mikið starf með íslenskum stjórnvöldum í að fara yfir skattalagaumhverfi okkar og skilað tveimur skýrslum þar um ein af tillögum sjóðsins er að horft verði til upptöku á fjársýsluskatti eða skatti af þessum toga á fjármálastarfsemi sem ekki er virðisaukaskattsskyld sérstaklega hefur verið tekið mið af dönskum lögum um sambærilegan skatt sem þeir kalla launaskatt það er með leyfi forseta lønsummerskat sem er í raun sama nafn og fjársýsluskattur sem á enskri tungu er stundum kallaður fat skattur sem stendur fyrir financial activity tax hér er því um vel þekkt fyrirbæri að ræða í alþjóðlegri umræðu um skattlagningu fjármálastarfsemi auk þess er af því að segja að á alþjóðavettvangi er mikið rætt og skrifað um skattlagningu á fjármálafyrirtæki það skýrist meðal annars af þeirri miklu kostnaði sem hagkerfin hafa mörg haft af fjármálastarfseminni sem á árum áður höfðu mikinn hagnað bjuggu við lágar skattgreiðslur en hafa núna kostað hina sameiginlegu sjóði ekki síst í evrópu og bandaríkjunum mikla fjármuni þess má geta að eftir því sem ég best veit er í athugun í noregi til að mynda að taka upp sambærilegan skatt eða einhverja hliðstæðu hans

starfsemi þar á meðal vátryggingastarfsemi sem undanþegin er virðisaukaskatti samkvæmt níundi töluliður þriðju málsgrein annarrar greinar laga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt þá nær skattskyldan til þeirrar fjármálastarfsemi sem er undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli tíunda töluliður þriðju málsgrein annarrar greinar sömu laga hvað lífeyrissjóðina varðar er lagt til að skattskyldan verði víðtæk og nái til allra lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða lífeyrissjóða sem starfa samkvæmt sérlögum og einnig starfstengdra eftirlaunasjóða sem starfa samkvæmt lögum númer sjötíu og átta tvö þúsund og sjö um starfstengda eftirlaunasjóði lagt er til að íbúðalánasjóður verði skattskyldur samkvæmt lögunum en að að minnsta kosti að svo komnu máli ekki aðrar opinberar stofnanir sem kæmu til álita og væri væntanlega fyrst og fremst byggðastofnun en hugsanlega gætu þær auðvitað verið fleiri eðli starfa þeirra vegna er þó tæpast talin ástæða til að þær greiði skattinn en um íbúðalánasjóð gegnir auðvitað talsvert öðru máli þar sem um stóran lánasjóð er að ræða með umfangsmikla fjármálastarfsemi sem auðvitað er að hluta til í samkeppni við starfsemi þeirra fjármálastofnana sem hér falla þá undir skattstofn fjársýsluskattsins er heildarlaunagreiðslur hjá þessum skattskyldu aðilum eða allar tegundir launa eða þóknana fyrir starf sem skattskyld eru samkvæmt fyrsta tölulið a liðar sjöundu grein laga númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt undanþágur frá skattstofni eru taldar upp með tæmandi hætti í fimmtu grein frumvarpsins og eru þær í fyrsta lagi eftirlaun og lífeyrir sem skattskyldir aðilar greiða í öðru lagi launagreiðslur í þeim hluta starfsemi skattskyldra aðila sem er virðisaukaskattsskyld loks eru greiðslur skattskyldra aðila vegna fæðingarorlofs undanþegnar að því marki sem þær eru ekki umfram þær greiðslur sem fást endurgreiddar úr fæðingarorlofssjóði lagt er til að skatthlutfallið verði tíu komma fimm prósent sem er það sama og gildir í danmörku varðandi framkvæmd álagningar fjársýsluskatts er lagt til að hann verði innheimtur í staðgreiðslu og lagður á með opinberum gjöldum með þessu móti er notuð framkvæmd sem fyrir hendi er og þannig næst fram hagræðing og sparnaður bæði fyrir skattaðila sjálfa og skattkerfið samhliða gildistöku laga um fjársýsluskatt er lögð til sú breyting á lögum um virðisaukaskatt að fella brott það ákvæði í lögum um virðisaukaskatt sem skyldar þá sem stunda fjármálastarfsemi og vátryggingastarfsemi til að skila virðisaukaskatti af þjónustu sem innt er af hendi eingöngu til eigin nota og í samkeppni við virðisaukaskattsskylda aðila sú breyting kemur þá á móti þessari sem hér er á ferðinni þessi skylda til að skila virðisaukaskatti af eigin þjónustu hefur verið nokkuð gagnrýnd gegnum árin vegna þess að á köflum hefur ekki þótt nógu skýrt til hvaða þjónustu hún nákvæmlega ætti að taka það má að vissu leyti taka undir þá gagnrýni en með þessari breytingu yrði þeirri óvissu að minnsta kosti eytt hvað fjármála og vátryggingastarfsemi varðar ég sé ekki ástæðu frú forseti til að orðlengja um þetta frekar og mæli fyrir því að frumvarpið verði tekið til annarrar umræðu og